Dies ist kein aggressiver Akt gegen jemanden und eine Frage von Zonen, in denen wir Vorherrschaft haben wollen, sondern es ist ein klassischer Bereich, wo man eine Strategie aufbauen kann, indem man erkennt, dass Grenzregionen immer Zonen von Konflikten waren, auch innerhalb der Europäischen Union. Wenn es gelingt, Grenzregionen so zu überwinden, dass Minderheitenkonflikte abgebaut werden, dass soziales und wirtschaftliches Gefälle abgebaut wird und von daher die Übergänge fließender sind, bedeutet das eine ungeheure Stabilisierung im größeren außenpolitischen Sinne.

Ich glaube bei manchem, was wir, Herr Kommissar, aufbauen müssen nämlich auch die Nachbarschaftspolitik mehr in ein strategisches Konzept einbinden und nicht in technischen Details verkommen lassen, und ich habe den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Arbeit diese Absicht haben besteht hier eine Verknüpfung dieser verschiedenen Möglichkeiten, hier in einem bestimmten Ansatz etwas zu bewegen. Ich möchte Sie deshalb sehr gerne einladen, dies doch auch in einem größeren Zusammenhang als strategisches Konzept zu sehen und dabei vielleicht auch in Ihrem Hause darauf zu achten.

Dass verwaltungstechnische Flexibilität, die man dafür haben muss, angewandt werden kann denn was für das Land 1 gilt, muss nicht für das Land 2 gelten, und wenn man Russland dabei hat, muss man vielleicht auch hier eine flexible Lösung haben, das kann nicht nach der Rasenmähermethode passieren ist für jede Verwaltung schwer. Aber Sie können damit rechnen, dass wir bereit sind, das zu machen.